virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum vegna færslu eftirlits með rafföngum til mannvirkjastofnunar það er öll allsherjar og menntamálanefnd sem stendur að baki þessu frumvarpi sem er ánægjulegt að þarna er nefndin að taka sig saman um að gera bætur á þessum málaflokki forsaga málsins er sú að þegar við vorum með til umfjöllunar í nefndinni lög um neytendastofu og talsmann neytenda kom við það athugasemd frá mannvirkjastofnun þar sem hún benti okkur á hvernig farið væri með eftirlit með rafföngum að það færi þar fram tvíverknaður markaðseftirlit með rafföngum væri staðsett á tveimur stöðum annars vegar hjá neytendastofu og hins vegar hjá mannvirkjastofnun með frumvarpi þessu er lagt til að sá hluti af markaðseftirliti raffanga sem er undir eftirliti og forræði neytendastofu verði færður til mannvirkjastofnunar þannig að forræði rafmagnsöryggismála verði hjá einni stofnun eins og ég sagði áðan er það hjá tveimur í dag aðskilnaður eftirlits með rafföngum eftir því hvort þau eru varanlega tengd mannvirkjum eða ekki á sér enga hliðstæðu í öðrum löndum og leiðir af sér mörg álitaefni og vafamál hafa þarf hugfast að hugtakið varanlega tengd mannvirkjum er ekki afdráttarlaust hugtak og býður upp á ágreining sum tæki meðal annars heimilistæki bjóða upp á val um fasttengingu eða lausa tengingu við raflögn húsa við þær aðstæður gæti eftirlit fallið undir báðar eða hvoruga stofnunina þar að auki er óhagkvæmt að skipta eftirliti með sama öryggisþætti milli tveggja stofnana

sýnt að aðskilnaður markaðseftirlits með rafföngum að hluta til frá öðrum rafmagnsöryggismálum hefur leitt til tvíverknaðar og óskilvirkara eftirlits þannig hefur eftirlit með rafföngum orðið kostnaðarsamara fyrir ríkið og meira íþyngjandi fyrir söluaðila ef við mundum bara segja skýrt dæmi er það þannig að ef þú ferð út í búð og kaupir þér lampa sem þú tengir í innstunguna heima hjá þér þá er það að sá lampi er undir eftirliti neytendastofu en sami lampi ef þú notar hann sem loftljós sem er oft hægt svipað útlit á því þá er hann varanlega tengdur mannvirki og þá ertu búinn að færa eftirlitið sjálfur frá neytendastofu yfir til mannvirkjastofnunar þetta er eitt bara lítið dæmi og það er ekki alltaf ljóst hvorum megin eftirlitið er og annað slíkt mannvirkjastofnun fer í dag með í dag með heilmikið markaðseftirlit í þeim verslunum þar sem rafföng eru seld einnig fer mannvirkjastofnun með

öllum rafmagnsöryggismálum og því fer þetta vel saman gerðar hafa verið tvær úttektir og skýrslur um þessi mál annars vegar þegar var verið að setja mannvirkjastofnun á fót í þeirri skýrslu kom fram að rafmagnsöryggismálin ættu öll að vera hjá þessari stofnun og þar á meðal markaðseftirlit með rafföngum svo er önnur skýrsla sem var gerð um stöðu neytendamála og þar kom fram að verkefni á rafmagnsöryggissviði ættu ekki að vera hjá stofnun um neytendamál frumvarp þetta er því alveg í takti við þegar skýrslur og leggjum við til að þessi lög verði þau að lögum taki gildi frá og með fyrsta mars svo að neytendastofa fái smá svigrúm til þess að bregðast við þessum breyttu aðstæðum og sérstaklega þá kannski varðandi fjármagnið sem fylgir þessu frumvarpið felur því í sér að öll rafmagnsöryggismál yrðu á einni hendi sem er sambærilegt fyrirkomulagi annars staðar á norðurlöndum enda er málaflokkurinn ein samofin kerfisheild rafmagnsöryggi í landinu yrði betur tryggt söluaðilum ekki íþyngt að óþörfu kostnaður hins opinbera mundi lækka og sérfræðiþekking og reynsla nýttist betur jafnframt hefði slík breyting í för með sér einfaldari og skilvirkari stjórnsýslu síðan legg ég til að málið gangi bara til allsherjar og menntamálanefndar til frekari umfjöllunar og vona að við fáum góðan stuðning við það